Izvolite. Hvala lepa, za takimi govorci se težko javiti k razpravi in kaj umirjeno povedati, ker tudi če človek morda kakšen kakšen predlog v v zakonu lahko šteje celo kot pozitiven, je celotna razprava na tako nizkem nivoju in tako negativno konotirana, da se potem vsakič vprašam, ali sploh zgubljati čas in voljo, ne, razpravljati na temo zakonov, ki vlaga SDS, gospodiču pred in je pred mano, ki mu je največ v življenju pomeni to, da je lahko poslanec, očitno vsi nismo tega mnenja, in da lahko tukaj stresa svoj sovražni govor, je težko parirati, ko nas imenuje migrantsko-arabska koalicija, nas obtožuje, da da podpiramo migrante, da bi jim radi plačevali račune in tako naprej, ta debata je na nivoju, na katerem jaz težko debatiram, po drugi strani pa vedno več razmišljam, kako zelo pomembna je ta tematika, zame osebno sta dva največja izziva, s katerimi se srečujemo ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, prav migrantska vprašanja in pa podnebni izzivi, ki nas čakajo, se pravi klimatske spremembe, in zagotovo ne glede na konkretni zakon in konkretnega predlagatelja predvsem resno razpravljala o tej tematiki. V tem mandatu sem hkrati tudi članica Sveta Evrope, in sicer pod odbora za migracije in azilno politiko, kajti želela sem si, da bi se s to problematiko, s katero prej nisem bila v detajlu seznanjena, bolj seznanila in da bi bolj razumela izzive, tudi zakonodajne, ki nas čakajo na tem področju. Desni populisti, kar nekaj jih je tukaj, so morda v svojih izjavah zelo skrajni, žaljivi, prikazujejo migrante kot črne bavbave, ki sejejo bolezen, strah in smrt, koljejo ljudi na svoji poti in tako naprej, a opozarjajo na pomemben problem, pomemben problem, ki ga kot pomembnega dojemajo tudi državljani, in če ne bomo tudi zmerne, srednje in druge stranke prisluhnile temu, kaj govorijo državljani, bodo ti, ki na to opozarjajo, dobivali vedno več in več podpore, po drugi strani so v tej debati prav tako populistični levi populisti, jaz vsakič, ko poslušam gospoda Vatovca, ki pravi: "Ja pa kar dajmo, pa kar sprejmimo jih, pa dajmo vse asimilirati, pa dajmo jim to, pa dajmo jim ono, pa dajmo jim to pomoč, pa super je, pa si smo nacisti, rasisti in nacionalisti, ki razmišljamo drugače." Se pa tudi ne morem strinjati, no, ni države, sploh pa ne država, kot je Slovenija, ki bi lahko ta pritisk migrantov, ki ga čutimo zdaj in ki se bomo morda v na v prihodnosti še nadaljeval, vzdržala. Je ni, zato je tudi tako razmišljanje na isti način nevarno in populistično, kot je drugo, kaj pa moj pravi, pravi način je, resno in razumno se pogovarjati brez prevelikih čustev ob tej problematiki in spodbujati debato na ravni Evropske unije, jaz bolj, ko se s tem seznanjam, bolj sem prepričana, da brez resne akcije na ravni Evropske unije, brez resne debate na tem nivoju tega problema ni mogoče rešiti, ni mogoče, da bi ga reševala vsaka država posebej, sam problem takega reševanja enostavno ne dopušča, nekdo je tule vprašal, zakaj se skozi ukvarjate z Orbanom pa tako naprej, jaz se ne bom, jaz sem, jaz razumem, on je tam izvoljen z demokratično večino, ima dvainpetdeset odstotkov ljudi, ki ga podpira, ima pač neko svojo politiko, ki jo vodi, sem tudi proti temu, da se ga prikazuje z dvignjeno roko in tako naprej, jaz bom omenila Madžarsko samo v tem kontekstu kot primer države, ki je na en specifičen način reševala ta problem migracij in azilne politike in to tako, da se je ogradila z žico in vzpostavila najstrožje možne ukrepe za vstop v njihovo državo, to se nekaterim zdi očitno dobra in najboljša možna rešitev, jaz to dopuščam, tako mišljenje, če je na en razumen način izraženo, sama si ga absolutno ne želim, zdi se mi korak nazaj v neke čase, ki so minili ne samo pred petdesetimi leti, ampak pred več sto leti, ko so bile majhne državice vsaka s svojo trdnjavo zaprte, ki se je potem s trdnjave branile, kamne metale dol pa vroče olje vlivale pa tako naprej, ne zamišljam si držav v Evropi, v Evropski uniji, ker se bomo zdaj vsaka država z neprebojno žico ogradila in bomo imeli žico na žico držav, da zato da se bomo borili proti tem migrantom tudi nezakonitim, ki prihajajo navzgor, v čem je po moje del problema? Del problema je v, absolutno se pa tukaj lahko strinjam s tistimi, ki znajo, kaj je razumno povedati v obstoječi azilni zakonodaji, ki jo ima Evropska unija, menim, da ta zakonodaja ni bila narejena za razmere, s katerimi se soočamo v zadnjih letih, bila je narejena za okoliščine, ko je bilo takih stvari mnogo manj, ko je prišlo nekaj sto ljudi na leto v Evropo, po večini z vojnih področij, in za tiste hvala bogu je treba poskrbeti, če bežijo pred vojno, če bežijo pred preganjanjem tako naprej, je treba sprejeti, če se ne morejo vrniti, jim je treba pomagati, da se asimilirajo, ampak principu smo nekoč govorili o majhnih številkah, ki številkah, ki bi jih neka Evropska unija, neka inštitucija oziroma organizacija z lahkoto zmogla, sploh če bi se malo bolj poslužili poslužili načela solidarnosti, zdaj mislim, da je situacija precej drugačna, poleg tistih, ki res bežijo pred vojno, seveda, to imajo prav predlagatelji, bežijo tudi mnogi pred revščino, to so migranti, gospod Žan Mahnič jih je imenoval, pa se grejo socialni turizem, ne, na tem nivoju se pogovarjamo, to so migranti, ki ne bežijo morda pred vojno in preganjanjem, ampak bežijo oziroma grejo boljšemu življenju naproti, zdaj, ali jih lahko razumemo, lahko, vsak si želi verjetno boljšega življenja zase in za svojo družino, sploh če na svojem prenosnem telefonu vidi, kako in na kakšen način živijo tristo kilometrov višje v vsem obdobju v miru, v čistem okolju, s šolami službami in tako naprej, mislim, ne, če to vidiš, si pač tudi ti to želiš, seveda, ne. Zdaj, a mi to se lahko sprejmemo vseh teh milijone strašne afriške vzamemo v Evropsko unijo? Verjetno ne, verjetno ne in zato seveda vedno znova ponavljamo, da je treba probleme reševati tam, kje nastajajo, in jaz se absolutno s tem strinjam, tudi večkrat poudarim, da spremljam tudi ta prizadevanja Evropske unije, Junckerjev sklad je milijarde in milijarde vložil v izgradnjo infrastrukture, šol, železnic, tovarn, ne vem kaj vse, dol spodaj od Sredozemlja, če kar tako poimenujem celo tisto področje, ampak seveda to ni nekaj, kar bo zagrabilo od danes na jutri, sploh pa ni nekaj, kar lahko počneš tam, kjer je vojna, ali pa tam, kjer je totalno nedemokratična ureditev, kjer, kolikor denarja daš noter, toliko ga spuhti v žepe nekaterih skorumpiranih posameznikov, to so problemi, o katerih se pogovarjamo, in dokler ti problemi ne bojo rešeni, rešeni pa ne bojo jutri, bojo ljudje vdirali gor, zdaj, kaj so realni problemi, tam ta komisija, o kateri odbor, v katerem sem tudi jaz, je bila med drugim recimo v Jordaniji na obisku, mi govorimo, ja, naj se problem rešuje, tam prva varna država in tako naprej, glejte, kaj se zgodi eni benevolentni državi, kot je Jordanija, prva varna država, oni imajo tri milijone prebivalcev in tri milijone beguncev, oni so na robu humanitarne katastrofe, pustimo, da se denar zdaj fila dol, Evropska unija pomaga, ne, tam boste, ne, tam, to bi mi vsi radi, ne, naj se na prvi državi varni to rešuje, pa ko oni pravijo: "Mi ne rabimo več denarja, mi imamo ena na ena tujega prebivalstva." Veste, kaj to pomeni za eno malo državo? To je malo večja država od nas pa še to so redki deli poseljeni, to so realni problemi, pa tudi če so oni držijo vseh pravil Evropske unije, so pripravljeni pomagati, razumejo koncept solidarnosti v najboljši možni meri, tole ne bojo vzdržali, dalje, prejšnji teden sem bila na Cipru, enodnevni obisk tega komiteja na Cipru, tam prihajajo tisoči in tisoči mladi, ne, teh beguncev, za katere seveda vsi rečejo, da so iz Sirije, nimajo dokumentov, ko smo v v vojni zdaj, pa tako eni so res iz Sirije, eni pa niso, dokumentov pa nimajo, imaš pa stroga pravila, ki pravijo, da če zahtevajo azil in tako naprej, jih je treba v nek postopek spraviti in ugotoviti verodostojnost njihove identitete in seveda njihovih trditev, Ciper se drži najvišjih standardov obravnave mladoletnih migrantov, ti samo rečeš, da si migrant mladoleten, dobiš evo zatočišče, socialno pomoč, štipendijo, v šolo te dajo tako naprej, super, to so vrednote, za kaj katere smo se v Evropski uniji borili, ampak oni sami priznavajo, mnogi od teh, večina že po statistiki je od šestnajst do osemnajst let stara, ne, skoraj si, ko pridejo so sedemnajst, ampak notge od njih smo tudi pol ugotovili, so pa stari tudi štiriintrideset pa izgledajo mladi, s tem da Ciper se drži te določbe zaenkrat, da lahko age assessment delajo samo, če ta oseba dotična privoli, in potem če na druge načine ugotovijo, da je starejši, šele potem lahko urgirajo, to so zame realni problemi, tudi tisti, ki spoštujemo najvišje vrednote pridobljene, visok nivo v Evropi človekovih pravic te razne konvencije evropske, OZN in tako naprej, bomo morali razumeti realne težave, s katerimi se ljudmi ljudi srečujejo na terenu in tudi v Sloveniji jih seveda imamo, jaz sem seveda zelo razumem in in sočustvujem z ljudmi v Beli krajini in tam dol, ki imajo te težave, zdaj, a je to res tako grozno a umret, da je konec sveta, grozno je, seveda, ampak, ne, tukaj je ena poslanka šestkrat vprašala: "Povejte mi, kje je človek, ki je včeraj s spalno vrečo hodil po Loški dolini." Ja pa jebela cesta, no, če je pa naš najhujši problem, kje je človek danes, ki je včeraj hodil po Loški dolini, pol nimamo nekih hudih problemov še, ampak problem naš je pa ta, da zakonodaja naša, ki je povzeta po evropski, pravi, da šele ko stopi na naše ozemlje, lahko zahteva azil, ne, oni seveda vsi pravijo, da rabijo azil, se pravi, ko ga dobijo, jaz se lahko strinjam celo z gospodom Grimsom, se celo včasih strinjam, morate misliti, da bi mogli rok omejiti, da bi mogli rok omejiti, ampak, gospod Grims, oni vsi rečejo, da rabijo azil, oni vsi to rečejo, in v trenutku, ko to rečejo, seveda se začnejo eni postopki, postopek pri nas pa traja in traja, tudi v Nemčiji traja in traja, da ne bomo mislili, da so oni kaj boljši, in v tem času, kot vsi vemo in kot radi kolegi povejo, se mnogi od njih napijejo, najejo, preoblečejo in grejo dalje, tako da postopka pol in dejanskih nekih dolgo dolgoročnih stroškov niti ni, je pa vprašanje, kakšna kakšna je ta rešitev, z veseljem sem si šla na eni dnevni obisk v Zürichu gledat, kako se pa učinkoviti Švicarji tega rešujejo. Kaj so Švicarji naredili? V petih letih so spravili azilni postopek na trideset dni, na trideset dni, v tridesetih dneh oni človeka zagrabijo, ko pride, sprocesirajo, pogledajo zdravstveno, mu nudijo pravno pomoč, zato tudi da nima narobnih pričakovanj, tudi zato, in v tridesetih dneh je odločeno in pravi: "Znatno smo tudi zmanjšali probleme pri vračanju, ker če človek leto, dve že v državi, se fino že nekaj navadi in tako naprej, že družina pride, ti ga pa pol vrneš, ker je takrat postopek končan in je seveda to problem." Tam pa vejo: v tridesetih dneh bojo končali, v izjemnih primerih v treh mesecih, ampak kako to naredijo? Imajo na vseh točkah pri državi pri meji azilne centre, za katere so ljudje izglasovali, da so lahko tam, pri nas ljudje niti ne dovolijo, da bi jih postavili, imajo azilne centre, kjer jih sprejmejo, takoj pregledajo zdravstveno, začnejo postopke, jim pravno pomagajo, vse to se tam zgodi, ne, in ljudje so recimo v Zürichu za sedemdeset odstotkov glasov potrdili, da se v na obrobju Züricha zgradi en azilni center za tristo petdeset ljudi, pri nas se ne moremo zadeve niti lotiti, ker so vsi ob meji proti, da bi sploh tam bil kak center, jaz ne vem, kako se bomo pol mi to lotili, skratka, bom počasi zaključila, problem je izjemno kompleksen, izjemno zahteven in to, da samo z ph naredimo, mi v zmernih strankah, jim rečemo: "To so, to je politična agenda Levice in tako naprej," - s to tudi po mojem mnenju ni rešitev, rešitev je, da se o tem veliko pogovarjamo, da gledamo dobre prakse držav, ki se s tem spopadajo na dober način, in da v Evropski uniji tudi naši poslanci si levi in desni stopijo skupaj in zahtevajo spremembe, ker naše informacije so, so bili konkretni dobri predlogi dani v Evropski uniji, vendar nikoli ni bilo za njih političnega soglasja, zato ker tik pred zdajci je ena ali druga skupina, saj ne vem katera, saj tudi ni važno, skočila vstran, tako da jaz apeliram, minister, na to, da tudi naše ministrstvo proba razumeti težave ljudi v praksi, proba pomagati, asistirat po boljših možnih močeh, hkrati da se preveri zakonodajo smislu, kaj pa lahko mi naredimo brez da konkretno kršimo obstoječe te direktive in deklaracije in konvencije in tako naprej, in da hkrati kot država aktivno aktivno se angažiramo in zahtevamo spremembe tudi na nivoju Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa, besedo ima Zvonko ...